Nemá vlastní policii, celníky či vojsko. Proto trvat na dodržování práva a hodnot, jako je právní stát, je pro Unii existenciální záležitost. Bohužel ale ta zpráva zcela ignoruje projevy militantního sekularismu v Evropě. Projevy netolerance a diskriminace křesťanů v Evropě jsou už tak intenzivní, že mj. v Rakousku vznikl výzkumný ústav, který se věnuje jen tomuto fenoménu. Přitom je to celé nelogické, náš systém základních práv je založen jen a pouze na úctě k jednotlivci, která má křesťanské kořeny.